Er ist gut im Ansässigkeitsprinzip, in den Steuersätzen, in der Begründung. Ich muss den Kommissar loben. Was ist nicht richtig finde, ist die Begründung.

Das ist doch eine Illusion!

Dafür der Hochfrequenzhandel ist schon genannt worden, Teile sind in unserem Vorschlag drin dass der Finanzmarkt insgesamt schrumpfen muss, seine Dienstleistungsfunktion zurückgewinnen muss, um das zu erreichen, ist ein solches Instrument durchaus geeignet.

Ich glaube schon, dass es wichtig ist, den größten Platz London in irgendeiner Weise aufzufordern, mitzumachen. Deshalb ist ein klares Votum des Parlaments wichtig, weil über zwei Drittel aller Finanzmarkttransaktionen in der EU 25 über London laufen. Wenn wir nur eine Teillösung machen, dann werden wir nicht vorankommen, das Ziel nicht erreichen. Deshalb meine Bitte, mit einem klaren Votum für diese Finanzmarkttransaktionssteuer die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die gesamte EU mitmacht. Die Alternativen, die jetzt im Rat diskutiert werden, kann man natürlich nicht einfach zur Seite schieben, nämlich eine erweiterte Börsenumsatzsteuer unter Einbeziehung der Derivate. Wir haben die Derivateregulierung beschlossen, die Voraussetzungen dafür geschaffen. Das alles gehört zusammen, und ich hoffe, dass wir mit einem klaren Votum in diesem Fall die Kommission unterstützen.